Jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy jsou zde jasné vědecké důkazy, které vytvářejí pochybnosti o tom, že tato látka je pro zdraví přijatelná, tak odpovědní politici nemohou jen tak prodloužit užívání této látky o dalších 15 let. Jsou zde jasné závěry Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která ve svých materiálech z března roku 2015 jasně řekla, že glyfosáty mají patřit a patří do kategorie pravděpodobných karcinogenů pro člověka. Toto je důvod, proč si myslím, že zkrátka 15ti leté prodloužení je hazardem, hazardem se zdravím našich občanů. Proto si myslím, že je dobré, že Komisi tato lhůta neprošla, že Parlament vyslovil své stanovisko.